Entre le dérèglement climatique et les inégalités qui se creusent, les conflits et les persécutions à nos frontières, la menace terroriste, l'impact de la révolution numérique ou encore le pouvoir exorbitant des multinationales, c'est peu dire que notre Union est confrontée à des défis existentiels dans un monde où ses amis se raréfient.

Nous nous réjouissons de l'adoption au printemps dernier de la déclaration sur le pilier européen de droits sociaux. Même s'il relève très largement de la déclaration d'intention, il a le mérite de rappeler que le bien être humain ne se résume pas à la maximisation du profit de quelques uns. Mais à part cela, on cherche encore le leadership du Conseil européen et sa réunion de la semaine dernière en a fourni, une fois encore, un triste exemple.

Prenons la question de l'asile et de l'immigration ce sujet a beau être à l'ordre du jour de toutes les réunions du Conseil européen depuis plus de 3 ans à une exception près les chefs d'État des États membres sont toujours incapables de s'accorder sur une approche commune pour accueillir dignement les demandeurs d'asile sur notre continent. Le seul terrain d'entente pour le moment est de se défausser de leurs responsabilités sur les États voisins de l'Union européenne. Cela va faire un an que ce Parlement a su trouver, sur le même dossier, le courage politique et la créativité pour proposer des solutions communes conformes aux valeurs de l'Union européenne, preuve s'il en est qu'un accord politique sur cette question est bel et bien possible pour autant qu'il y ait une volonté politique.

Combien de fois, devrons nous répéter qu'une union économique et monétaire n'est pas viable je répète, pas viable sans une union budgétaire et donc fiscale et sans une union sociale. Ici encore, alors que les tensions sont ravivées par les choix budgétaires du gouvernement italien, les leaders restent dans le déni de réalité. L'écologiste que je suis serait tenté d'ironiser sur les émissions de CO2 et le blocage de Bruxelles causé par un énième sommet européen sans conséquence.

On a l'impression que les conservateurs, les chrétiens démocrates, les sociaux démocrates, les libéraux qui peuplent le Conseil se révèlent chaque jour un peu moins capables de comprendre ces défis et se réfugient dans une chorégraphie sans impact sur le réel. Faut il alors s'étonner qu'un nombre croissant de nos concitoyens choisissent de trouver ailleurs réponse à leurs interrogations?